Das sollten Sie auch mal Ihren Bürgern zuhause erklären, dass Europa auch das Leben erleichtern kann und nicht nur erschweren, wie Sie es immer darstellen.

All das haben wir im Parlament in den letzten Jahren korrekt unterstützt. Wir wollen aber auch nicht, dass die Kontrolle morgen zur Schikane wird. Die Kontrolle soll diesen Mehrwert weiter unterstützen.

Aber hier muss man auch einen weiteren Aspekt unterstreichen Unsere Gesetzgebung auf EU Ebene kann noch so gut sein, wenn die Mitgliedstaaten nicht mitmachen und die Kontrolle nicht selbst durchführen, dann bringt das nichts.

Wir tragen sie auf EU Ebene, die Länder sollen sie auch zuhause durch gute Kontrollen tragen.